Signor Presidente, onorevoli colleghi, mentre Lei, signora Alto rappresentante, prosegue il Suo importante lavoro in un contesto internazionale di grande incertezza, emergono elementi inquietanti sull'intenzione da parte di persone vicinissime alla Lega di Matteo Salvini, partito al governo di un paese fondatore come l'Italia, di stringere rapporti con incontri e presunti finanziamenti occulti con Mosca. La strategia globale ha rappresentato la cornice fondamentale di un'azione esterna incisiva basata sulla resilienza, sulla centralità del diritto internazionale, sulla difesa comune europea, sull'autonomia strategica, pur nel solco della NATO. Ora siamo chiamati a una scelta proseguire verso questa autonomia o soccombere a potenze sempre più assertive e molto meno attente ai nostri valori fondamentali. Sulla base della gravità degli elementi emersi in Italia, ma non solo, credo sia necessario, nel solco del lavoro da Lei già avviato con la task force StratCom, istituire una vera e propria commissione d'inchiesta sui contatti di partiti europei di estrema destra con Mosca per accertarne eventuali finanziamenti occulti e finalità politiche.